Dit pakket wetgeving vormt een belangrijk stuk van de puzzel die erop gericht is ons bankensysteem veiliger te maken en een herhaling van de crisis te voorkomen.

Twee, de betere en hogere kapitaalvereisten, in het bijzonder voor systeembanken, moeten ervoor zorgen dat banken over een buffer beschikken in crisistijden. En drie, de verplichting voor banken om per land te rapporteren wat de gerealiseerde winst is, het betaalde belastingbedrag, enzovoort, moet bijdragen tot meer transparantie en zal ons helpen in de discussie over de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking, die gelukkig ook vandaag in een stroomversnelling is gekomen. De impact en het succes van deze maatregelen zullen natuurlijk afhangen van een aantal zaken. Mijnheer de commissaris, ik denk in eerste instantie natuurlijk aan de uitbouw van een sterk toezicht op Europees niveau dat de spelregels op een geloofwaardige manier kan afdwingen. Ten tweede en wij verwachten binnenkort van u de voorstellen daaromtrent de ontwikkeling van een resolutiefonds gespijsd door de bankensector zelf, zodat banken zichzelf verzekeren voor het geval zij in zware moeilijkheden terechtkomen.